Az elektromos berendezések hulladékai az EU leggyorsabban növekvő hulladékáramához tartoznak. Mindent el kell követnünk a szakszerű újrahasznosításuk érdekében, hogy ne csak a környezeti és egészségügyi károkat tudjuk megelőzni, hanem a nyersanyagok elvesztését is mérsékelni tudjuk.

Szelektíven kell gyűjteni a hulladékot, mert így tudjuk lehetővé tenni ezek tagállamon belüli tartását és az újrahasznosításra való eljuttatását. Eddigi tapasztalataink sajnos azt mutatták, hogy a jelenlegi irányelvet a tagállamok nem egyféleképpen értelmezték, ezért szeretném javasolni, hogy a továbbiakban nem az egyes kategóriákba való besorolásnak kell mérvadónak lennie, hanem az irányelvnek alapvetően minden elektromos és elektronikus hulladékra ki kell terjednie. A jogszabályt különösen fontosnak tartom a legutóbb csatlakozott országok esetében, mivel még lemaradásaik vannak a szelektív hulladékgyűjtés terén.